Všechny zprávy projednávané dnes dopoledne mají jedno společné ochranu základních lidských práv v Evropské unii a společný evropský postup v této oblasti.

Je smutným faktem, že i v dnešní době je tento problém vysoce aktuální, a statistiky bohužel nenaznačují, že by byl na ústupu.

Ochrana lidských práv a lidské důstojnosti musí být v naší práci nezpochybnitelnou prioritou a společný postup členských států nezbytností.